Monsieur le Président, je voudrais revenir sur deux points des conclusions du Conseil européen.

Pourtant, à l'heure où les politiques d'austérité ont démontré leurs dégâts humains et socio économiques, à l'heure où l'investissement privé affiche une frilosité prolongée, ne serait il pas temps de redonner à l'investissement public toute son importance dans la relance d'une économie toujours en panne au détriment de l'emploi et des gens? Ne faudrait il pas envisager une neutralisation dans le calcul de la dette des investissements publics qui sont porteurs de croissance économique et sociale?

De même, le Conseil souligne l'importance de la transparence et attend avec impatience la proposition de la Commission sur l'échange d'informations sur les rulings fiscaux. Il s'agit évidemment d'un dossier vital pour l'existence même de l'Union, qui ne peut pas être construite sur l'injustice fiscale et sociale.